Stwarza to sytuację, w której najważniejszą kwestią w sektorze gospodarki morskiej dla Unii Europejskiej jest regulacja przepisów odnoszących się do połowów, wydawanie upoważnień oraz rozwój środków kontroli dla statków pływających w tym obszarze.